frú forseti á hundrað löggjafarþingi fyrir um einu og hálfu ári síðan var samþykkt nokkuð metnaðarfull áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára í þessa áætlun var lögð töluverð vinna í félagsmálanefnd og reynt að ná samstöðu milli stjórnar og stjórnarandstöðu um það mál það tókst víðtæk samstaða um það og gerðar töluverðar breytingar á þeirri áætlun eins og hún var svo samþykkt endanlega frá því sem hún var upphaflega lögð fram af hæstvirtum félagsmálaráðherra það er mikilvægt að hér sé vel fylgst með því að þessari áætlun sé fylgt eftir það mæðir auðvitað mjög á félagsmálaráðherra í því efni þó að áætlunin sé þannig gerð að hvert ráðuneyti hefur sín verkefni að vinna að í þessu sambandi áætlun nær sem sagt til allra ráðuneyta meðal annars um fræðslu um jafnréttismál hvernig ná eigi jafnrétti á vinnumarkaði hvernig vinna eigi að jafnréttisáætlun ráðuneytanna eftirfylgni með framkvæmd áætlunarinnar kannanir ýmsar áttu að fara fram innan nokkurra ráðuneyta til að meta stöðuna meðal annars í launamálum og gera úttekt á hvaða árangur hafi orðið af verkefnum undanfarinna ára sem hafa það að markmiði að örva frumkvæði kvenna í atvinnurekstri það átti að efla starfsmenntun til að bæta stöðu ófaglærðra kvenna og svo mætti lengi telja og gæti ég virðulegi forseti vissulega farið lið fyrir lið í þessa áætlun en það veltur auðvitað líka á miklu ekki bara það að hæstvirtur ráðherra haldi fast um taumana og sjái til þess að hún sé framkvæmd heldur kostar það að framkvæma þessa áætlun það var þannig að nokkur ráðuneyti settu fram tímaáætlun innan hvaða marka átti að koma viðkomandi verkefnum til framkvæmda og eins voru þau kostnaðargreind í sumum tilvikum en alls ekki hjá öllum ráðuneytum þannig að sjálfsagt liggur það ekki alveg fyrir hvað það kostar að framkvæma þessa áætlun en þar sem þó var reynt að kostnaðargreina þetta þá var kostnaður og aðeins við hluta verkefnanna ég ítreka það virðulegi forseti var um áttatíu milljónir og var hann

launakerfis ríkisins á launamun kvenna og karla sem taka átti til launa og hvers konar frekari þóknana í samræmi við aðra málsgrein fjórtándu grein jafnréttislaga og hvenær má vænta niðurstöðu